Mulțumesc domnule președinte, de la bun început spun că am votat, am susținut acest raport. Am spus în dezbatere și vreau să repet și acum fraudele se fac transfrontalier, datele statistice arată că în mod deosebit pe TVA, care de altfel este și taxa care susține cel mai mult bugetele naționale. Nu pot să nu spun că în acordurile comerciale cu țările pe care le are Uniunea Europeană, exact de acolo vin și foarte multe produse contrafăcute, contrafăcute pe preț, contrafăcute pe cantitate sau pe compoziție. De aceea cred că este bine să avem acest raport, dar nu vom putea dacă nu va funcționa uniunea vamală și nu va funcționa uniunea vamală dacă nu vor fi finanțate sistemele de informatizare pentru transmiterea datelor. Și sunt de acord cu sechestrul bunurilor dar numai când sunt dovedite fraudele, nu când sunt suspectate.